mælendaskrá í annarri umræðu um fjárlög fyrir árið tvö þúsund og sextán stjórnarandstaðan finnur mikla þörf hjá sér til að tala um þetta mál

það er við þær aðstæður þegar stjórnarandstaðan getur sjálf ekki sagt til um það hvenær hún er tilbúin til þess að ljúka annarrar umræðu um fjárlagafrumvarp fyrir árið tvö þúsund og sextán það er ekki hægt að gefa tímasetningar um það hvort því ljúki í kvöld á morgun hinn daginn eða á laugardaginn vegna þess að menn eru kannski ekkert að spá bara í íslandsmetið þeir ætla kannski að slá evrópumet líka við þessar aðstæður er gríðarlega erfitt annað en að halda hér kvöldfundi og næturfundi og ábyrgðin á því er öll hjá stjórnarandstöðunni að hún sé ekki tilbúin til þess að gefa það út hvenær annarrar umræðu fjárlaga lýkur er auðvitað sögulegt út af fyrir sig og þess vegna verðum við að hafa hér atkvæðagreiðslu um kvöld og næturfund